Hvala za besedo, predsedujoči. gospod predsednik vlade, pravite, da boste poskrbeli, da bojo vse vojaške nabave potekale pregledno, ne želite, da pride do njih, do kakršnihkoli nevšečnosti, in da to ni vaša stvar. Ampak poglejte. Zdaj nabavljate oklepnike Oshkosh štiri krat štiri, ki katerih nakup ne poteka niti pregledno, že takoj og od začetka ga spremljajo nevšečnosti, če seveda, kategorizirate, dvojno rast cene v treh tednih kot nevšečnost, kar v pri nas v Levici zagotovo jo, ne. In imamo že takoj na začetku vašega mandata opravka z netransparentnim poslom, ki bi ga kazalo zgolj odpovedati. Tudi zaradi tega, ker za obrambo naše države sploh ni potreben. In pri tem nobeno sklicevanje na sklicevanje na zaveze Nato seveda ne zadostuje. Mi Natu nismo nikoli obljubili, da bomo pa ravno oklepnike Oshkosh kupili, ne. In, najrajši - oziroma bom kar odgovoril gospodu Marjanu Šarcu z gospodom Marjanom Šarcem. In sicer njegovimi navedbami iz intervjuja, ki ga je dal dober teden dni nazaj. Takole pravi: "Veliko moramo narediti na področju kibernetske varnosti. Danes se ne vojskuje več z napadi čez mejo, ampak v kibernetskem svetu." Lepo prosim, povejte mi, kako bojo oklepniki ustavili hekerja. Ne bojo. kar se tiče pa zavez do Nata, imamo pa nasploh tudi zaveze do lastnih državljank in državljanov. To, da se vlaga v socialno varnost, je tudi kategorija varnosti. Glejte, bolnišnice nas varujejo pred tem, da ne zbolimo. Znanost nas varuje pred tem, da se ne poneumimo. In tako naprej. In to so tiste kategorije varnosti, ki so hkrati kategorije blaginje, v katere bi morala ta država prednostno vlagati. Oklepnikov ne potrebujemo. Potrebujemo pa razvoj in blaginjo.